Hvala za besedo in hvala za vprašanje. Uvodoma bi rada poudarila, da se zavedam problematike slabega socialnega položaja določenih prejemnikov pravic iz pokojninskega invalidskega zavarovanja. Eden ključnih naših ciljev v tem mandatu je sprejem ukrepov in potrebnih zakonodajnih sprememb, s katerimi bo mogoče zagotoviti višjo socialno varnost vsem, ki so tega potrebni. Naj izpostavim, da se bo v letu dva devetnajst socialni položaj upokojencev izboljševal z rednimi uskladitvami, to je dva cela osem procenta v februarju, skladno s sistemskim zakonom ter izredno uskladitvijo predvidoma v mesecu decembru v višini ena cela pet procenta, in sicer glede na ugotovljeno gospodarsko rast. Glede letnega dodatka pojasnjujem, da bo ta v letošnjem letu posameznikom v primerjavi s preteklim letom izplačan v višjih zneskih, do njega pa bodo upravičeni vsi upokojenci. Obseg sredstev, namenjen za izplačilo letnega dodatka upokojencev, je po dolgih letih enak tistemu pred sprejemom Zakona o uravnoteženju javnih financ. Vlada meni, da je trenutna ureditev načina položaja višine letnega dodatka ustreznejša kot fiksna v, določitev zneska v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, namreč njegovo izplačilo in višina sta bila vedno vezana na finančne zmožnosti tako Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in pa državnega proračuna. Ne glede na to si bom tudi v prihodnje prizadevala, da bo višina letnega dodatka v največji možni meri sledila ciljem, ki so opredeljeni v koalicijskem sporazumu. Na ministrstvo smo pa trenutno v zaključni fazi priprave izhodišč, ki bodo služila za pripravo Predloga sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog sprememb se bo v prvi vrsti nanašal na dvig odmernega odstotka, tako za moške kot tudi za ženske, in na izenačitev višine tega za oba spola. Osnova je zaveza iz koalicijskega sporazuma, da se bo odmerni odstotek za štirideset let pokojninske dobe postopno določil v višini najmanj triinšestdeset odstotkov, obenem pa se bo priznal višji odmerni odstotek za skrb za otroke. Naj ob tem še poudarim, da bodo spremembe odmernih postopkov prav tako pomenile višjo socialno varnost za prejemnike invalidskih, vdovskih in pa družinske pokojnine ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, vse omenjeno z namenom zagotavljanja primernejših dohodkov za varno starost. Izhodišča, ki jih pripravljamo na ministrstvu, prav tako vključujejo rešitve za nadgradnjo tako imenovanega dvojnega statusa upokojencev, s katerimi naj bi upokojence po izpolnitvi določenih pogojev, kot je starost in pa pokojnina, omogočili prejemanje pokojnine o pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialno zavarovanje. Omenjene spremembe bodo že v prihodnjih tednih predstavljene koalicijskim poslancem in nato posredovane v obravnavo socialnim partnerjem v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Predvideni rok za posredovanje predpisa, ki bo urejal naštete vsebine v državni zbor, je prva polovica leta dva tisoč devetnajst, rok določen za sprejem na vladi je deveti maj dva tisoč devetnajst. Hvala.